Señora Presidenta, en primer lugar, quería agradecer la presencia del Presidente del BEI y de la Comisión y el trabajo del ponente, Ernest Urtasun, y de los demás ponentes alternativos ―entre ellos nuestro colega Bayet por el Grupo Socialista― para preparar este documento, este informe, que yo creo que aborda con claridad el trabajo del Banco Europeo de Inversiones. En todo caso, yo me quiero hacer eco de la preocupación por la política de créditos extraordinariamente conservadora que el Banco Europeo de Inversiones ha llevado en los últimos años. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones ―en muchas ocasiones― se ha comportado más como un banco comercial que como un auténtico banco de desarrollo que ha financiado proyectos donde había financiación privada disponible y en virtud del objetivo de maximizar la triple A, cuando el objetivo real del Banco debería ser maximizar el impacto sobre el crecimiento en la Unión. Y esta preocupación es importante cuando hemos situado al EFSI en el marco de actuación del Banco Europeo de Inversiones. Si el EFSI va a ser, o vamos a conseguir que sea, el auténtico banco de desarrollo que el BEI no es, ¡bienvenido sea! Ojalá el espíritu del EFSI llegue, impregne, a todo el Banco Europeo de Inversiones.